Pane předsedající, já jsem tento návrh rozpočtu nepodpořil, protože se bohužel domnívám, že vytváří špatný precedens v předvečer naší dohody o dalším rozpočtovém rámci, který nastane po roce 2020. Myslím, že pokud skutečně myslíme vážně ochranu vnějších hranic EU, tak by to mělo začít být zohledňováno i ještě v tomto finančním rámci, a měli bychom to ale udělat jinak než tím, že budeme vymýšlet další centralizované úřady a agentury řízené z Bruselu. Měli bychom pomoci, viditelně pomoci hraničním státům EU, které nesou největší tíhu odpovědnosti, ať už je to Bulharsko, Řecko, Malta, Itálie nebo Španělsko. Určitě by také stálo za to ukázat symbolicky, že umíme šetřit. O tom, že se stále nedaří zřídit jedno sídlo Evropského parlamentu v Bruselu, tady už byla řeč.